Legislația socială în domeniul transportului rutier îmbunătățește siguranța și condițiile de lucru pentru conducătorii auto și asigură o concurență loială între întreprinderi. Încălcarea normelor sociale privind perioadele minime de repaus poate duce la oboseală acumulată pentru conducători, afectând, implicit, siguranța rutieră. De asemenea, societățile pot fi tentate să nu respecte legislația, pentru a obține avantaje concurențiale semnificative. În aceste condiții, regulamentul trebuie revizuit, pentru reducerea posibilității de a comite o fraudă. Transportul rutier trebuie să devină mai sigur și eficient, iar acest lucru se poate realiza prin creșterea fiabilității aparatelor de înregistrare și reducerea sarcinii administrative.